To zdůraznil pan zpravodaj s tím, že řekl, že indicko pacifický prostor je skutečně strategický pro EU, a myslím, že ta příležitost EU je znásobena tím, že Trumpova administrativa tento prostor vyklízí. To je obrovská příležitost pro EU, myslím, že politika pana Trumpa je nepochybně chybná, a my bychom měli posílit naše diplomatické kapacity, abychom této slabosti využili, protože je příležitostí, znovu opakuji, pro EU.